Am dorit să iau cuvântul și să îmi explic votul, care a fost favorabil, pentru că am considerat că monitorizarea aplicării dreptului Uniunii constituie una dintre pârghiile importante prin care Parlamentul, Comisia și Consiliul pot

În opinia mea, dacă ceva a fost incorect, a fost modul în care s au aplicat tratatele Uniunii, modul părtinitor și modul preferențial în care s au demarat procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.